Or, le lobby financier et bancaire est en train de convaincre certains chefs d'État qui, malgré leurs déclarations de principe, manquent de volonté pour mettre en œuvre cet acte indispensable. Leur responsabilité est grande.